virðulegi forseti ég kem upp til að bera fram fyrirspurn til hæstvirts ráðherra um vísindaveiðar á hval það er þannig að hafrannsóknastofnun gerði á sínum tíma það er veturinn tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og þrjú vísindaáætlun eða rannsóknaráætlun og í þessari áætlun fólst að við ætluðum að veiða tvö hundruð hrefnur tvö hundruð langreyðar og hundrað sandreyðar á tveimur árum auk þess að fara í flugtalningar og gervitunglamerkingar á þessum skepnum hrefnuveiðar hafa síðan staðið yfir vísindaveiðar að vísu hafa langt í frá verið veidd jafnmörg dýr og til stóð og vísindaveiðar hafa alls ekki farið í gang enn þá til að mynda á langreyðar og sandreyðar þrátt fyrir miklar yfirlýsingar í byrjun nú í haust ákvað hæstvirtur sjávarútvegsráðherra og það var mjög góð ákvörðun að hefja á ný veiðar í atvinnuskyni stórhvelum það er á langreyðar og það var gefið út veiðileyfi fyrir sjö dýr þessar veiðar gengu ákaflega vel og jafnframt var gefið út einmitt líka veiðileyfi til að hefja atvinnuveiðar á hrefnu það var einungis tekið eitt dýr en það má vænta þess að menn munu heldur betur spýta í lófana þegar vorar og halda þeim áfram ef markaðir finnast fyrir þær afurðir sem

nú á næstu vikum og mánuðum en það er sönnur saga virðulegi forseti ég fór í framhaldi af þessu þegar við fórum að sinna hvalveiðum í atvinnuskyni þá fór ég að velta fyrir mér hvað yrði um framhald vísindaveiða á hvalastofnum við ísland því enn höfum við ekki veitt allar þessar langreyðar þessar tvö hundruð langreyðar og ekki höfum við heldur byrjað að veiða sandreyðarnar og það er eitthvað eftir af hrefnunum einnig sem við ætluðum að veiða mér skilst að þessum vísindaveiðum hafi átt að ljúka á næsta ári þannig að þarna er mikið verk óunnið ég spyr því hæstvirtur sjávarútvegsráðherra að því hvert verður framhald vísindaveiða á hvalastofnum við ísland og seinni spurning mín til hæstvirts ráðherra virðulegi forseti er þessi hvaða vísindarannsóknir eru gerðir á þeim hvölum sem veiddir verða í atvinnuskyni á þessu fiskveiðiári og hér á ég á bæði við langreyði